Domnule președinte, domnule prim ministru, domnule comisar, sunt total de acord, de la bun început spun, cu noul consens european privind dezvoltarea și mi ați dat speranță domnule prim ministru, m am întors recent din țara dumneavoastră și am văzut ce ați putut să faceți acolo. Cred că ceea ce ați spus, primul scop, eradicarea sărăciei, sigur, trebuie să ajungă de la plan la concret. Ați spus o și dumneavoastră, că trebuie să găsim cheia prin care conectăm planurile pe care noi le facem cu realitatea. Regret că anumiți colegi aici au pus problema absolut în mod extremist și o spun foarte deschis. Sărăcia trebuie eradicată, viața oamenilor este cel mai important lucru, avem copii în sărăcie, nu are importanță unde locuiesc acești copii, trebuie să vedem cum facem să nu mai fie disparități regionale, diferențe atât de mari între viața oamenilor dintr o țară în alta sau chiar în cadrul aceleiași țări între rural și urban. Eu doresc succes Consiliului și Comisiei, și noi, Parlamentul European, să ținem cont că este important și nimic nu poate fi mai important decât viața oamenilor și creșterea nivelului de trai a tuturor celor care trăiesc pe pământ.